in der Entwicklung sind, reagieren besonders empfindlich auf gefährliche Substanzen und Chemikalien. Unter Berücksichtigung der damals aktuellsten wissenschaftlichen Datenlage haben wir mit den europäischen Vorschriften weltweit die strengsten Anforderungen an Spielzeug gestellt. Wie immer kurz vor Weihnachten steht dieses Thema wieder auf dem Prüfstand, und auch mir persönlich, als werdender Mutter, liegt das Thema natürlich sehr am Herzen, und ich finde es sehr wichtig, dass wir strengste Standards haben. Deshalb habe ich diese Debatte heute mitinitiiert.

Genau für solche Fälle haben wir eine Klausel in die Richtlinie aufgenommen, die es ermöglicht, Grenzwerte nachträglich zu ändern und zu verschärfen. Davon müssen wir jetzt Gebrauch machen.

Ich freue mich, dass die Kommission, wenn auch später als von uns gefordert und sicherlich auch mitinitiiert durch die Debatte heute, nach meinem Kenntnisstand heute ankündigen wird, dass zumindest die Grenzwerte für bestimmte Schwermetalle strenger gefasst werden. Wir müssen jedoch generell alle gefährlichen Substanzen überprüfen, und deshalb sollten wir uns auch nicht nur auf die Schwermetalle beschränken, sondern wir müssen den neuesten Erkenntnissen zu den giftigen sogenannten PAK Stoffen nachgehen. Sollte sich hierbei auch herausstellen, dass eine Änderung der Grenzwerte zum Schutz unserer Kinder notwendig ist, fordere ich auch hier eine Nachbesserung.